Fünf Monate nach der erzwungenen Wiederwahl von Präsident Putin sind die Beziehungen zwischen der EU und Russland an einem neuralgischen Punkt angelangt. Wir sollten endlich eine ehrliche Bilanz ziehen und uns nichts mehr vormachen. Wir sind seit Jahren um eine strategische Partnerschaft bemüht, aber wir haben sie nicht. Wir sind sogar weit davon entfernt. Unsere Einbindungs und Beschwichtigungspolitik ist an Grenzen geraten. Die gerade diskutierten Syrien und Iran Konflikte zeigen, dass wir keine gemeinsamen Interessen verfolgen und offenbar diametrale Ziele anstreben. Die asiatischen Despotien und Autokratien sind dem Kreml näher als der liberale Westen. Das zeigt das ehrgeizige Projekt einer Eurasischen Union, das einer überzeugenden politischen und ökonomischen Grundlage entbehrt. Das Modernisierungsabkommen ist über Absichtserklärungen nicht hinausgekommen, und die neue Regierung beweist auch nicht gerade Modernisierungswillen. Im Gegenteil. Die unlängst beschlossenen Gesetze von einer nach wie vor nicht legitimierten Duma werfen Russland zurück.

Ob Vergehen verfolgt werden, hängt in Russland nicht von der Tat ab, sondern davon, ob das Verfahren den herrschenden Eliten politisch passt oder gar nützlich ist. Russland ist nicht mehr auf dem Weg zum Rechtsstaat, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Unsere einseitigen Bemühungen und Kooperationen, Modernisierungen wirken eher wie ein Wandel durch Anbiederung. Der Kreml wertet das als Anerkennung seiner politischen Linie. Wir sollten deswegen die Konsequenz aufbringen, diese Fragen auf den Prüfstand zu stellen.